frú forseti ill meðferð og pyndingar bandaríkjamanna á föngum sínum í fangelsum í afganistan og einkum þó í hinu illræmda abugait fangelsi í írak eru alþekktar sama á við um hundruð fanga aðallega frá afganistan sem bandaríska leyniþjónustan og bandaríski herinn hafa flutt og geymt í búrum í herstöðinni við gvantanamoflóa á kúbu þar er föngum haldið þeir geymdir við ómannúðlegar aðstæður árum saman og án þess að þeim sé birt ákæra bandarísk stjórnvöld neita því að viðkomandi njóti verndar sem stríðsfangar og þaðan af síður sem óbreyttir borgarar og reyna að skapa nýtt hugtak utan laga og alþjóðaréttar með tali um réttlausa vígamenn eða hryðjuverkamenn en margföld mannréttinda og lögbrot bandarískra stjórnvalda í meðferð fanga eru ekki þar með upp talin í ljós hefur komið að bandaríska leyniþjónustan cia stundar mikinn feluleik í sambandi við flutninga á föngum um heiminn og felur sig á bak við leppfyrirtæki til að dulbúa flug á vegum opinberra aðila sem einkaflug sem auðvitað er einnig lögbrot rökstuddur grunur er um að fangar séu vísvitandi fluttir til landa þar sem pyndingar viðgangast og harðneskjuleg meðferð á föngum er látin óátalin leynifangelsi á nokkrum vel völdum stöðum i heiminum þar á meðal í fleiri en einu austur evrópuríki er það nýjasta í þessum málum því miður virðist hafið yfir vafa að slíkt dulbúið ólöglegt fangaflug með einstaklinga sem mannréttindi eru gróflega brotin á hafi margoft farið um íslensku lofthelgina og bæði keflavíkurflugvöllur og reykjavíkurflugvöllur hafi verið notaðir í því skyni að minnsta kosti vel á annan tug flugvéla sem hafa margar hverjar lent margoft hafa komið þar við sögu á síðastliðnum fjórum árum vélar hafa komið frá eða farið til flugvalla eins og solaflugvallar við stavanger kastrup álaborg og billund í danmörku arlanda og bromma í svíþjóð lukaflugvöll á möltu búdapest í ungverjalandi mombay á indlandi dubai í sameinuðu arabísku furstadæmunum og fleiri og fleiri staðir í að minnsta kosti tveimur tilvikum hafa flugvélar farið hér um og lent sem átt hafa viðkomu í guantanamo herstöðinni á kúbu á svipuðum tíma vél með flugnúmer n þrjátíu og fimm n k sem lenti hér ellefta desember tvö þúsund og fjögur og tuttugasta og áttunda janúar tvö þúsund og fimm og vél með flugnúmer n einn h sé sem lenti á íslandi bæði tuttugasta og fimmta ágúst tvö þúsund og tvö og þrítugasta nóvember tvö þúsund og fjögur ég hef því leyft mér að spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra af þessu tilefni er ráðuneytinu kunnugt um þetta flug og íslensk lofthelgi og íslenskir flugvellir hafa verið notaðir og ef svo er munu íslensk stjórnvöld meina flugvélum eftirleiðis með fanga eða slíkt flug að nota íslenska lofthelgi og afnot af íslenskum